Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais remercier les membres du Parlement européen d'avoir attiré notre attention sur cette question importante. La Commission européenne estime qu'il est important de garantir l'accès au numéro

Afin d'éviter tout risque de fraude et de protéger l'appelé contre les coûts élevés liés aux appels émis depuis l'étranger, notamment pour de petites ONG telles que l'assistance téléphonique pour le cancer, la législation nationale et européenne n'interdit pas aux appelés de refuser des appels émis depuis l'étranger. Jusqu'à présent, force est de constater que nous n'avons pas reçu beaucoup de plaintes, mais je ne me fie pas à cela.

Dès lors, je voudrais voir quels sont les autres moyens dont nous disposons. J'attire votre attention sur la directive qui établit le nouveau code européen des communications électroniques. Vous vous souvenez, nous l'avons adoptée l'an dernier. Ce nouveau code a introduit diverses mesures qui visent justement à lutter contre les distorsions transfrontalières et à en éliminer les effets.

Évidemment, le Parlement européen est toujours le bienvenu dans ce processus.

Dès lors, nous allons continuer à suivre cette question. L'achèvement du marché unique numérique est un objectif de premier ordre et nous avons déjà bien avancé. Nous disposons désormais d'un ensemble de politiques, de mesures d'investissements et d'initiatives réglementaires qui ont donné aux entreprises européennes des outils importants pour la compétitivité numérique et qui, en même temps, ont renforcé les droits des utilisateurs. Vous le savez, nous avons supprimé les frais d'itinérance dans toute l'Union européenne. Récemment, nous avons introduit des tarifs réduits pour les appels internationaux dans les États membres. Ces deux mesures ont grandement contribué à faire en sorte que les consommateurs européens se sentent concernés par une véritable politique de marché unique numérique.

Ce débat d'aujourd'hui est également une contribution pour laquelle nous vous remercions.